Wie Doris Pack an erster Stelle schon definiert hat, haben wir eine Sorge zu deklarieren, dass dramatische und inakzeptable Auswirkungen durch ein Sparen an der falschen Stelle denkbar wurden im Bildungsbereich, bei der Qualifizierung europaweit!

Ein Herzstück europäischer Erfolgspolitik wie Kollege Scurria richtigerweise sagte ebenso wertig wie der Binnenmarkt und der Euro, wird hier in Gefahr gebracht.